Já bych zdůraznil to, že přišlo v době, kdy prožíváme dvacet let od politických změn, které jsou charakterizovány v médiích jako zisk svobody, ale je to také dvacet let nesplněných slibů, protože míra kompetence správy věcí veřejných u nás výrazně poklesla, a já bych chtěl říci, že po této stránce byla vláda pana Fischera příjemným překvapením. Je to premiér a je to člověk, který odmítá lhát, a já jsem poprvé zaregistroval jeho jméno, když se pan Fischer postavil proti falšování statistických dat v naší zemi. Je to člověk, který neplýtvá vznešenými frázemi, které jsme tady slýchávali v době různých předsednictví, a který jedná s rozmyslem. Já si myslím, že je velice dobře, že takový člověk nakonec stanul v čele českého předsednictví.